Panie Przewodniczący! Pełnoletni czy niepełnoletni kara śmierci jest tematem, któremu powinniśmy poświęcać dużo czasu. Nasz kod etyczny, który po koszmarach, które dotknęły Europę, udało się nam wypracować, powinniśmy promować w innych krajach. W tych krajach, z którymi mamy jakiekolwiek kontakty gospodarcze, ale też myślę tutaj o krajach Europy. W Białorusi ciągle jeszcze są wyroki śmierci i ta kara śmierci jest stosowana. To, co dzieje się w Jemenie musi zwracać naszą uwagę i musimy podnosić najgłośniejsze apele do rządu jemeńskiego o zaprzestanie natychmiast tych praktyk okropnych i przyjrzenie się również temu, że jak mówiła przed chwilą moja koleżanka w więzieniach jest jeszcze x osób niepełnoletnich, które oczekują na karę śmierci. Apeluję też do nas wszystkich powinniśmy współpracować bliżej z organizacjami jak Amnesty International czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka, aby nasz głos był bardziej słyszalny i miał większą siłę przełożenia w całym świecie.